Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono già state dette molte cose, ma io voglio sottolineare che gli appuntamenti elettorali del 2016 in Gabon e nella Repubblica democratica del Congo hanno confermato la cattiva salute in cui versa lo Stato di diritto di alcuni paesi nel continente africano. Abbiamo messo sotto osservazione il Gabon e la Repubblica democratica del Congo e devo dire che, se da una parte fanno ben sperare le trattative mediate dalla Conferenza congolese dei vescovi cattolici, che hanno portato alla firma di un accordo politico secondo il quale Kabila si impegna a dimettersi dopo le elezioni che si terranno nel 2017,

Credo che, da questo punto di vista, l'Unione europea debba impegnarsi fortemente nella tutela delle aspirazioni democratiche dei cittadini del Congo e del Gabon e condannare fermamente le minacce, le aggressioni e l'uso della forza.